És most pedig a baloldali képviselőtársaimhoz fordulnék, akiket emberi jogvédőként öröm volt hallgatni a rendőri erőszak elleni elkötelezettségükben, most az ukrajnai vitában.